Sigur, fără îndoială, și femeile, și copiii sunt un subiect important, însă în raportul dlui Arlacchi, importantă este luciditatea, faptul că ne propune și nu pune la îndoială legitimitatea intervenției internaționale în Afganistan, dar este firesc și responsabil din punct de vedere politic să pună în discuție eficiența acestei intervenții. Pentru că, dincolo de sentimentalisme, o intervenție care durează de zece ani poate pune într o umbră absolut nefavorabilă eficiența deciziei politice cu privire la această chestiune și cred că fiecare dintre noi suntem responsabili față de cei care ne au ales cu un răspuns la această întrebare. Salut luciditatea acestui raport și pentru faptul că vorbește despre lucruri despre care evităm în general, din diverse rațiuni, să vorbim și cred că este un raport care e doar un început. Trebuie să avem curajul să facem o analiză periodică, o evaluare a acțiunilor noastre, să recunoaștem unde am greșit și, atunci când am greșit, să găsim alte soluții.